Signora Presidente, onorevoli colleghi, in questo regolamento sulle disposizioni comuni sui fondi europei, il Parlamento europeo ha decisamente migliorato la proposta della Commissione. Abbiamo un aumento delle risorse globali, una maggiore attenzione ai temi ambientali e sociali, un aumento del tasso di cofinanziamento. Due però sono le tematiche fondamentali che mancano, e su cui abbiamo depositato quattro emendamenti la revisione della clausola di investimento, per permettere che gli investimenti regionali e nazionali cofinanziati attraverso i fondi strutturali e di investimento europei siano esclusi dal calcolo dei disavanzi pubblici nazionali nel quadro del semestre europeo, e soprattutto la cancellazione della macrocondizionalità. Stiamo parlando di un meccanismo davvero assurdo, ingiusto, penalizzante, che prevede la sospensione dei fondi per gli Stati che non rispettano gli assurdi diktat dell'austerità proveniente da Bruxelles. Discutiamo tanto di Europa da cambiare, noi ne parliamo qui dal 2014, e adesso molti gruppi e partiti politici sembrano svegliarsi e ne dibattono. Ma è da qui, dai voti palesi su questi temi fondamentali per i cittadini e per i nostri territori, che passa il cambiamento. Un'Europa diversa si realizza con il lavoro, con la costruzione di veri meccanismi di solidarietà e di coesione sociale, non certo con uno pseudoeuropeismo di facciata che si piega alla logica, che peraltro di logico ha ben poco, della governance economica.